þekki ég ekki þegar ég er að tala um hvaða kerfi eigum við að taka upp varðandi gjaldmiðilsmálin þá er ég að tala um og velta fyrir mér með hvaða hætti getum við til frambúðar skapað stöðugleika í þessu þjóðfélagi og ég er að leggja áherslu á að við gerum það ekki með því að halda áfram þeim hrunadansi sem hefur verið stiginn hér undanfarin sex ár með flotkrónunni við eigum að hætta því við eigum að nýta og athuga kosti þess að tengjast stærra myntkerfi háttvirtur þingmaður árni þ árnason sagði í umræðunni í vetur á þingi að það að halda uppi þessum gjaldmiðli kostaði hundrað milljarða ég veit ekki hvort sú tala er rétt en alla vega mótmælti hæstvirtur forsætisráðherra ekki þeim útreikningi háttvirts þingmanns en alla vega höfum við ekki efni á slíkum lúxus í dag það sem ég var einfaldlega að benda á það er tillögur okkar frjálslyndra í málinu er það að við getum með einföldum skjótvirkum hætti leitað eftir samningum við norðmenn um það að komast í myntsamstarf við þá að sjálfsögðu mundi þá byrja ákveðið aðlögunarferli sem hugsanlega leiddi þá til samninga einhverra leiða verðum við að leita til þess að stöðugleiki geti orðið að veruleika háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson það er grundvallaratriði það er forsenda þess að atvinnulíf verði á nýjan leik blómlegt og þetta